Gruzji o sytuacji w oderwanych od Gruzji regionach Abchazji i Osetii Południowej. Dzisiaj jest potrzebna spójna polityka Unii Europejskiej w tym zakresie. Spójna polityka Unii musi oznaczać wspólną i spójną, jednakową politykę zarówno instytucji europejskich, w tym pani Wysokiej Przedstawiciel w szczególności i innych członków Komisji Europejskiej, jak również państw członkowskich. Dzisiaj musimy jednym głosem mówić do przywódców Rosji, że nie wypełniają swoich zobowiązań z 2008 r. i na przykład misja obserwacyjna Unii Europejskiej powinna jak najszybciej uzyskać dostęp do regionów Abchazji i Osetii Południowej.